Itt elválasztotta Schöpflin képviselő úr a jogi és a politikai vonatkozásokat, engem a motiváció érdekelne. Az előző kormányok éveken keresztül ellenálltak ennek a kérésnek és nyomásnak, pont azért, mert tudtuk, hogy egy nagyon kényes helyzetbe avatkoztunk volna bele, hogyha megtettük volna.

A kérdésem az túl a biztosítékokon, amire rákérdezett Keyser asszony, pont azért, mert ellentmondó nyilatkozatok voltak otthon hogy készültek e erre. Ha nem készültek, akkor azért nem, mert már nem volt senki a külügyben az elbocsátások miatt, aki tudta volna, hogy mi van a régióban?